Aber ich habe die Position unserer Fraktion gerade dargelegt, nämlich uns an dieser Stelle zu enthalten, um Verhandlungen mit dem Rat auf einer Ebene zu ermöglichen, die nicht vorbelastet ist. Das haben wir bei Deinem Entlastungsbericht für den Rat auch ähnlich gehandhabt.